Az eddigi vita nyilvánvalóvá tette, hogy komoly érdekellentét van azok között, akik megcsinálták az átállást az új rendszerre és azok között, akik még ezt nem tették meg.

Teljesen egyetértek Kalinowski úrral, hogy a régi tagállamoknak sokkal több ideje volt az átállásra, sőt a csatlakozás előtt a régi elavult szerkezeteket adták át az új tagállamiaknak. Ezzel együtt nyilvánvaló, hogy a szabályokat be kell tartani és az is nyilvánvaló, hogy az Európai Unió megint versenyhátrányba hozza a saját termelőit, mert szigorúbb előírásokat ír elő a saját termelőinek, mint amit az importban a külső szállítóktól megkövetel.